Pro mě jako občana České republiky s naší historickou zkušeností je omezení svobody pohybu nepřijatelné, i kdyby se mělo dotknout jen části členských států, a možná dokonce právě proto. Vždyť svoboda pohybu představuje jeden z pilířů, na kterých jsou Evropská unie a její základy založeny. Bez těchto pilířů si podle mého názoru není možné představit další existenci Unie jako takové. Cameronův požadavek na omezení sociálních dávek pro příslušníky ostatních členských zemí postrádá ovšem i ekonomické odůvodnění. K dispozici jsou totiž statistiky a údaje, podle kterých občané Velké Británie využívají sociálních systémů jiných členských států ve větší míře, než občané jiných členských států využívají britského sociálního systému.